Frau Präsidentin! Ja, es ist wichtig, es ist gut, dass wir unsere Position zur Überarbeitung des MFR vorlegen, und deshalb einen ganz herzlichen Dank an die Berichterstatterinnen und Berichterstatter für diesen guten Bericht. Es ist wichtig, dass der Haushalt an die aktuellen Herausforderungen angepasst wird. Wir wollen mehr Mittel für die Flüchtlingspolitik, aber auch mehr Flexibilität, um den EU Haushalt handlungsfähig zu halten. Wenn wir aktuell darüber diskutieren, was die Vorteile Europas sind und wie sie besser sichtbar gemacht werden, dann kann ich nur sagen Die Strukturpolitik ist das Sichtbarste, was die Europäische Union tatsächlich für Bürgerinnen und Bürger zu bieten hat. Die Strukturpolitik bietet Unterstützung bei der Bewältigung der Migrationskrise.